A jelentést szavazatommal támogattam, és gratulálok a jelentéstevőnek és mindazon kollégáknak, akik részt vettek ebben az igen fontos munkában. Mi, szocialisták elkötelezettek vagyunk a fenntartható és gazdaságos, körkörös gazdasággal kapcsolatban, és ezt Monika Smolková sikeresen képviselte a dosszié kapcsán is. Örülök annak, hogy a kohéziós politika felől is megközelítjük a körforgásos gazdaság kérdését, hisz a pénzügyi ciklus szempontjából egy új politikai prioritásról beszélünk. A kohézió nem csak a városok és a régiók térségi különbségeit kell hogy csökkentse, nem elfelejtendő, hogy a vidéki térségek markáns részét képezik a kohéziós politikának, így a vidéki települések is. A régiós politikák alatt ismerjük az okos városokat, de az új okos falvak kezdeményezés is igen sok teendőt adnak ennek a politikának a vidékfejlesztési politika mellett.